benedikt gröndal fyrrverandi forsætisráðherra lést á hjúkrunarheimili í reykjavík tuttugasta júlí síðastliðinn eftir langvarandi veikindi hann var áttatíu og sex ára að aldri benedikt gröndal var fæddur á bænum hvilft í önundarfirði sjöunda júlí nítján hundruð tuttugu og fjögur foreldrar hans voru hjónin sigurður gröndal rithöfundur og veitingamaður síðar yfirkennari í reykjavík og mikkelína maría sveinsdóttir húsfreyja benedikt lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum í reykjavík nítján hundruð fjörutíu og þrjú og þrem árum síðar ba prófi með sögu sem aðalgrein við harvard háskólann í bandaríkjunum framhaldsnám stundaði hann sumarið nítján hundruð fjörutíu og sjö í oxford á englandi benedikt gröndal hóf þegar á skólaárum blaðamennsku og var íþróttafréttamaður og síðar blaðamaður á alþýðublaðinu öðru hverju þar til hann fór utan til náms heimkominn varð hann svo fréttastjóri blaðsins uns hann varð ritstjóri samvinnunnar árið nítján hundruð fimmtíu og eitt en því starfi gegndi hann um átta ára skeið og var jafnframt síðari árin forstöðumaður fræðsludeildar sambands íslenskra samvinnufélaga hann varð svo árið nítján hundruð fimmtíu og níu ritstjóri alþýðublaðsins og stjórnaði því blaði þangað til hann tíu árum síðar nítján hundruð sextíu og níu var skipaður forstöðumaður fræðslumyndasafns ríkisins ungur að árum skipaði benedikt sér í raðir jafnaðarmanna og fór fyrst í þingframboð tuttugu og fimm ára gamall í borgarfirði árið nítján hundruð fjörutíu og níu á móti gömlum héraðshöfðingja hann náði ekki kjöri þá og ekki heldur fjórum árum síðar en í kosningunum nítján hundruð fimmtíu og sex þegar bandalag var milli alþýðuflokks og framsóknarflokks náði benedikt þingsæti sem landskjörinn alþingismaður hann sat fram á sumar nítján hundruð fimmtíu og níu en varð á ný þingmaður um haustið fyrir hið nýja vesturlandskjördæmi og síðar landskjörinn úr því kjördæmi fram til nítján hundruð sjötíu og átta þegar hann bauð sig fram og var kosinn í reykjavík hann var endurkjörinn þingmaður reykvíkinga nítján hundruð sjötíu og níu en það urðu síðustu þingkosningarnar sem hann tók þátt í því að hann afsalaði sér þingmennsku er hann var skipaður sendiherra íslands í svíþjóð fyrsta september nítján hundruð áttatíu og tvö hann hafði þá setið á tuttugu og átta þingum síðar gegndi hann sendiherrastörfum gagnvart austurlöndum og loks fór hann fyrir fastanefnd íslands hjá sameinuðu þjóðunum í new york fram til ársins nítján hundruð níutíu og eins snemma varð ljóst að vegur benedikts gröndals yrði mikill í alþýðuflokknum hann var kjörinn í bæjarstjórn reykjavíkur fyrir alþýðuflokkinn nítján hundruð fimmtíu og sat eitt kjörtímabil á miklum átakafundi flokksins nítján hundruð fimmtíu og tvö var hann kjörinn varaformaður og sat þá í tvö ár hann var á ný kjörinn varaformaður nítján hundruð sextíu og fimm og loks formaður flokksins eftir þingkosningarnar nítján hundruð sjötíu og fjögur og gegndi því embætti í sex ár eftir kosningasigur alþýðuflokksins nítján hundruð sjötíu og átta varð benedikt utanríkisráðherra og þegar síðara ráðuneyti ólafs jóhannessonar fór frá um miðjan október nítján hundruð sjötíu og níu skipuðust mál þannig að benedikt varð forsætisráðherra í minnihlutastjórn alþýðuflokksins sem sat fram í febrúar nítján hundruð áttatíu eftir að hann lét af ráðherrastörfum og vék sem formaður í flokki sínum dró hann sig smám saman í hlé hann hvarf af alþingi tveimur árum síðar og er embættisstörfum hans í utanríkisþjónustunni lauk lét benedikt ekki til sín taka á opinberum vettvangi blaðamennska og fræðslustarfsemi voru meginviðfangsefni benedikts gröndals samhliða stjórnmálunum eftir hann liggja nokkrar bækur einkum um alþjóðamál hann varð vinsæll útvarpsmaður og lét málefni ríkisútvarpsins mjög til sín taka sat í útvarpsráði í hálfan annan áratug og var formaður þess lengstum meðal annars á þeim tíma er innlendur sjónvarpsrekstur hófst benedikt sat í mörgum opinberum nefndum sem ekki verða taldar hér og tók mikinn þátt í alþjóðastarfi alþingismanna benedikt var mikill áhugamaður um störf og starfshætti alþingis hann vann að endurskoðun þingskapa frá nítján hundruð sextíu og sex og flutti frumvörp um þau efni einnig flutti hann í útvarpi erindi um störf þingsins og þingmanna sem síðar voru gefin út á bók alþingi að tjaldabaki jafnframt var hann lengi varaforseti í neðri deild benedikt gröndal var heilsteyptur jafnaðarmaður og samvinnumaður hann var hlédrægur að eðlisfari og hæglátur en hreinskiptinn og heiðarlegur að dómi þeirra sem þekktu hann og unnu með honum í stjórnmálum hann var sanngjarn í málflutningi og kaus jafnan sátt frekar en átök á löngum stjórnmálaferli kom hann mörgum góðum málum fram menntun hans og áhugasvið gerðu hann að víðsýnum stjórnmálamanni umfram allt var hann lýðræðissinni og vann að framgangi lýðræðis og lýðræðislegra stjórnarhátta hvar og hvenær sem færi gafst ég bið þingheim